Została również zamordowana 18 letnia Zhansaule Karabalaeva, córka jednego ze znanych działaczy związkowych. Nie ingerując w sprawy ekonomiczne, myślę, że wszystkie instytucje Unii Europejskiej powinny kierować się w sprawach czy w kontaktach z państwem kazachskim prawami człowieka.